Finančná kríza ukázala nedostatky existujúceho dohľadu nad finančnými inštitúciami. Zároveň nám pripomenula, že európska ekonomika je už dnes natoľko previazaná, že zlyhanie jedného článku sa okamžite prenáša na celý finančný trh. Nie som odborníčka na banky, poisťovne či akciové trhy, no verím, že navrhnutý mechanizmus posudzovania systémových rizík v tomto sektore v budúcnosti zabráni tomu, aby sa zopakoval krízový scenár, ktorý zasiahol milióny podnikov a domácností.